Señor presidente, en esta comisión no hemos conocido quién era el filtrador de los papeles de Panamá, y afortunadamente, porque no habríamos podido protegerle. Y en este momento tenemos que acordarnos de los valientes. Los periodistas nos han dicho que temen las querellas multimillonarias.

además de estar con el problema de querellas multimillonarias fue asesinada. Y su familia se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que siguen necesitando una comisión de investigación independiente y que no están siendo informados.

En esta comisión hemos tenido que revisar la legislación europea existente y su cumplimiento real, tanto en materia fiscal como financiera. Hemos tenido que evaluar qué falla en la lucha contra el blanqueo de capitales cómo desaparecen los capitales en las haciendas públicas

Son los más graves delitos, los que más atacan a la libertad, los que más atacan al Estado de Derecho. Y las guaridas del secreto financiero colaboran con intermediarios en los países ricos, donde están esos grandes patrimonios. Algunos de los más inteligentes asesores fiscales, abogados, entidades financieras, auditores y gestores de los grandes capitales y patrimonios han actuado en realidad como facilitadores de la evasión o la elusión. Y la elusión —ya se ha dicho— solo es posible si los Estados miembros la permiten activa o pasivamente. Y los supervisores financieros nacionales y europeos no funcionan suficientemente —esto hemos podido aprender—. Así que, si la clave de los graves delitos es esconder el beneficiario real del dinero, nosotros tenemos que sacarlo a relucir.

Dentro de seis meses volveremos a hablar y usted seguramente nos dirá alguna cosa para animarnos, pero las cosas están así. Necesitamos transparencia.